Herr Präsident, meine Damen und Herren!

Ich halte das für eine falsche Alternative. In der Tat müssen wir eine intelligentere Haushaltspolitik betreiben, indem wir genau identifizieren, wo man Gelder einsparen kann, wo das Management verbessert werden kann, wo die Administration besonders zurückhaltend ist. Doch dieser Sonderausschuss hatte die Aufgabe, zu ermitteln, wie viel Geld wir brauchen, um mit den neuen politischen Herausforderungen angemessen umgehen zu können. Es geht also um Reformfreudigkeit, um politischen Mut, und es geht darum, uns so aufzustellen, dass wir die Möglichkeit haben, auf die großen Herausforderungen bis 2020 zu antworten. Mit Ihrer Position, Herr Ashworth, wird man dem nicht gerecht, sondern ich würde mit Herrn Böge weitermachen, der aus meiner Sicht sehr zu Recht und vertragstreu sagt Ja, wir müssen den Mut haben, wieder zurückzukehren zu einem System der wirklichen Eigenmittel. Das macht die Europäische Union stärker, es macht unser Finanzierungssystem transparenter. Für die Bürger wird klarer, wo das Geld herkommen soll. Aus grüner Sicht möchte ich hinzufügen Wir denken vor allem an die Finanztransaktionssteuer, weil sie die Finanzgeschäfte reguliert und uns neue Möglichkeiten gibt, eine klügere Politik zu machen. Das ist also ein Weg nach vorne, der die Mitgliedstaaten nicht stranguliert, sondern uns gemeinsam neue Möglichkeiten eröffnen würde.

Natürlich nicht das eine zu lassen und das andere zusätzlich.

Weil wir gemeinsam stärker sind, weil wir europäischen Mehrwert schaffen, der für unsere Bürgerinnen und Bürger gut ist gerade in der Forschungspolitik und in der Bildungspolitik.